2020. Ce qui se déroule actuellement dans les îles grecques est une nouvelle démonstration de l'échec d'une politique immigrationniste qui, sous couvert d'idées généreuses, précipite des milliers d'êtres humains dans des situations dramatiques. Accroître les moyens en faveur de ces migrations accentuera encore davantage le nombre déjà considérable de migrants. Au lieu de faire croire à un eldorado à ces malheureux, il est indispensable de rétablir une procédure rigoureuse d'asile, de fermer les frontières tant que la situation n'est pas maîtrisée, et d'agir vers les pays sources d'immigration.